Señores diputados, efectivamente, queda por hacer, pero, desde luego, nosotros confiamos en el diálogo, en lo que podemos llamar el impacto del diálogo, en sus efectos. Lo dijo hace poco la Baronesa Ashton ante el Parlamento Europeo el diálogo sobre derechos humanos tiene una eficacia indudable y, desde luego, lo podemos hacer en diversos ámbitos.

En todo caso, vamos a seguir haciéndolo con toda determinación en el sentido de una protección del conjunto de los derechos humanos —todos ellos—, no hay que privilegiar a unos con respecto a otros, ya que los derechos humanos son indivisibles y en todos los casos nosotros vamos a trabajar para que podamos profundizar y mejorar esa situación de los derechos humanos en China. Lo importante es el diálogo y también, desde luego, ver cómo se producen cambios en esa dirección, y estamos convencidos de que también las autoridades chinas —nuestros interlocutores— valoran la importancia de ese diálogo.